Allerdings bleibt die Frage Wie kann man den Bürgerinnen und Bürgern Europas erklären, dass sie eine von der EU verordnete Gesundheitsgefährdung für ihre Kinder in ihren Haushalt lassen müssen? Sie haben Kinder, Sie wissen, wie das ist.

Wie kann man deutlich machen Hier ist etwas Gefährdendes.